Podržavam jače uključivanje civilnog društva u donošenju strateških dokumenata i definiranje prioriteta na razini lokalnih jedinica. Zajednički rad, ne samo s civilnim društvom, već i sa znanstvenim institucijama, poduzetnicima, socijalnim partnerima doprinosi donošenju kvalitetnijih odluka te izgradnji transparentnijeg i odgovornijeg društva. Posebno je važna nadzorna uloga civilnog društva nad provedbom definiranih politika i donesenih strateških dokumenata.